Señora presidenta, tras analizar los resultados de la última reunión del Consejo de 15 diciembre y compartir las declaraciones de intenciones expresadas en ella sobre los grandes temas de la Agenda europea —refugiados o seguridad—, quiero insistir en el empleo y la reactivación y, especialmente, en la garantía juvenil.

Hemos denunciado aquí reiteradamente que, en España —el país que presenta peores datos—, una centralización inexplicable perjudica la implicación de los empleadores, la conexión educación sistema productivo, la aparición de partenariados público privados, la aplicación del principio de especialización inteligente o el aprovechamiento de buenas prácticas previamente existentes en políticas activas o formación profesional. Por eso nos alegramos de que el crítico informe de la Comisión sobre los resultados en España haya provocado ya una modificación, el pasado 24 de diciembre, de las condiciones de acceso y una mejora en la participación regional y local, que reivindicamos y que debe seguir creciendo.